Herr Präsident, Frau Kommissarin!

Sie haben eine andere Kultur, sie haben nicht unser Wertesystem, wir sollten ihnen das nicht überstülpen. Aber gerade, wenn es darum geht, dass Menschen sich freiwillig verbrennen, wenn junge Menschen, 18 und 19 Jahre alt, die nur ihren Glauben leben wollen, keine andere Möglichkeit haben, als sich selbst das Leben zu nehmen, dann ist es wirklich nicht möglich, darüber zu schweigen.